Quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, señor Tannock, por el excelente informe que nos ha presentado y por el certero análisis que hace, no solamente de los progresos que ha experimentado Montenegro sino también del contexto general de la situación regional. El ponente nos dice que el contexto es preocupante y el Consejo Europeo nos dice, en sus conclusiones de este fin de semana, que la situación es muy frágil. Por eso el ponente nos recuerda lo sucedido en torno al proceso electoral y lo acaecido después de las elecciones que se han celebrado últimamente. Creo que es un error, señora presidenta, el análisis que hacen algunos de considerar a Rusia, un país que extiende sus fronteras desde Alaska hasta Polonia, como un actor regional. Rusia es una potencia global que, por cierto, desafía a Occidente en casi todos los tableros y casi siempre con éxito. Por eso yo creo que hay que subrayar y dar la debida importancia a la oportuna visita de la alta representante a la región y al tratamiento que ha tenido este asunto en el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo. Creo que las recetas son muy claras hay que continuar con el proceso de reformas, hay que dar una perspectiva de acción regional y hay, también, señora presidenta, muy claramente que situar este problema —como decía al principio— en un contexto regional que se presenta como muy inquietante. Ya tuvimos unos precedentes en la Cumbre de Vilnius en noviembre del año 2013. Vimos lo que sucedió con la crisis de Ucrania, la desestabilización y anexión de Crimea y todo lo que ha sucedido después. Creo, señora presidenta, que este precedente es un ejemplo a no imitar y, por lo tanto, saludamos con muy buena disposición este excelente informe que nos presenta el señor Tannock sobre los procesos y los progresos que ha experimentado Montenegro.